Încă de la depunerea candidaturii mele pentru Parlamentul European, am considerat că Dunărea reprezintă un important potențial, neutilizat la capacitate maximă, al UE. Axa de transport Rin Main Dunăre, care face legătura între Marea Nordului, prin portul Rotterdam și Marea Neagră, prin portul Constanța, poate deveni coloana vertebrală a Europei. Noua strategie pe Dunăre se pare că va fi aprobată, cel mai probabil, sub egida președinției Ungariei.

Din nefericire, se pare că, până acum, a lipsit voința politică necesară armonizării acestor reguli.